Ja, hvala za besedo. Jaz še imam samo eno dodatno vprašanje. Ali, ali redni nadzor populacije ... ptic na Ptujskem jezeru in v okolici nakazuje večja odstopanja od števila populacije pred dogodkom v letu dva tisoč osemnajst in pri katerih vrstah? Samo če še, še to zdaj v tej smeri.